Ich begrüße diesen Initiativbericht, auch weil er zu einem Zeitpunkt debattiert wird, wo uns die schrecklichen Anschläge von Paris verfolgen. Dieser Bericht schlägt konkrete und überlegte Maßnahmen vor, wie wir mit einer der schwersten Bedrohungen unserer Freiheit fertig werden können.

Doch was über Jahre gewachsen ist, das kann nicht mit einem einzigen Kraftakt weggezaubert werden, und es gibt auch nicht das Wundermittel, das wir uns alle erhoffen. Wir brauchen Geschlossenheit, Entschlossenheit, wir brauchen Besonnenheit, und vor allem brauchen wir Geduld.